Aber aufgrund der Schnelle der Erarbeitung hat es nach meiner Information einige Verwirrung gegeben nicht bei der EVP, unsere Abstimmungsliste ist korrekt, aber ich bin darauf hingewiesen worden, dass bei einigen Kollegen Verwirrung bezüglich Ziffer 3 besteht. Es gibt eine getrennte Abstimmung. Wir haben diese beantragt.

Deswegen stimmen wir gegen den zweiten Teil.